Másrészt pedig az Európai Unióban kapható gyümölcslevekben az európai gyümölcsökből származó gyümölcslevek százalékát kell növelni. Rendkívüli módon ambivalens erről beszélni úgy, hogy közben az Európai Unió parancsára, felszólítására vágatnak ki Kelet közép Európában hatalmas gyümölcsültetvényeket.

Magyarországon az Európai Unió kényszeríti rá a gazdákat arra, hogy gyümölcsültetvényeket vágjanak ki. És ha a töredékét költené az Európai Unió a gyümölcsültetvények újratelepítésére, a feldolgozóipar újraindítására annak amit egyébként az afrikai országokra költ, akkor már virágozna egész Kelet Európa!